Nous savons aussi que le contexte politique sera particulièrement difficile en janvier, avec l'organisation des élections présidentielles. Quelles mesures préventives peuvent être proposées par la Commission et mises en œuvre au niveau européen pour protéger nos concitoyens des effets d'un nouveau risque de crise et quelles leçons ont été tirées des événements de l'hiver